virðulegi forseti ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra hvað líði fyrirætlunum hennar um styttingu námstíma til stúdentsprófs og hvenær sé gert ráð fyrir að slíkar tillögur komi fram ástæðan fyrir því að ég spyr að þessu núna þegar níutíu dagar eru eftir af þessu kjörtímabili er sú að tvisvar sinnum á þessu kjörtímabili komu fram skýrslur tillögugerð sjálfstæðisflokksins um að stytta námstíma til stúdentsprófs um eitt ár að mínu mati voru þetta pólitísk markmið um sparnað í skólakerfinu þetta hefði í för með sér harkalegan niðurskurð á námi í framhaldsskólum gengisfellingu á stúdentsprófinu sem betur fer þá náðist þessi áfangasigur fram fyrir réttu ári síðan að ráðherra hæstvirtrar var rekinn til baka með þessar hörmulegu tillögur um niðurskurð í framhaldsskólakerfinu og náðist samkomulag ráðherra við kennarasamband íslands síðar hér í þinginu sagði ráðherra að samt kæmi fram mál þann vetur um tæki þessu að stytta námstíma til stúdentsprófs og enn stæði til að stytta um ár eins og lagt var upp með bæði í tómasartillögunum tvö þúsund og þrjú sem voru alveg skelfilegar og tillögum hæstvirts ráðherra þorgerðar katrínar tvö þúsund og fimm sem voru lítið betri þegar þær voru skoðaðar grannt það pólitíska markmið að fjölga þeim sem útskrifast fyrr með stúdentspróf styður samfylkingin heils hugar það verður gert með því að veita skólasamfélaginu svigrúm og frelsi skólunum sjálfstæði til að þróast hver með sínum hætti með því að koma rekstrinum á framhaldsskólunum til sveitarfélaganna þannig að sveitarfélögin reki þrjú fyrstu skólastigin leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla þannig að samfellan verði aukin á milli skólastiganna skilin á milli minnki og hverfi nánast þannig að þetta verði ein samfella frá leikskóla upp í gegnum framhaldsskóla og fleiri nemendur sem því valda og þeir sem það vilja taki stúdentsprófið fyrr að tveimur til þremur árum en ekki fjórum eins og núna en við höfnum því algerlega tillögum sjálfstæðisflokksins um pólitískan niðurskurð um eitt ár sem að okkar mati eyðileggur stúdentsprófið að verulegu leyti og eru algerlega óboðlegar tillögur enda voru hæstvirtir ráðherrar menntamála sjálfstæðisflokksins reknir til baka með slíkar tillögur tvisvar á einu kjörtímabili þess vegna spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra hvað líði þessum tillögum nú er hættan fyrir framhaldsskólann liðinn hjá hefur ráðherra endanlega hent þessum tillögum á pólitíska hauga eða vofir það enn yfir að sjálfstæðisflokkurinn ætli að skera niður og gengisfella íslenska framhaldsskólann með þeim hætti sem boðaður hefur verið er hættan liðin hjá koma slíkar tillögur fram á því kjörtímabili sem nú er að líða og einungis níutíu dagar eftir en við vitum að mörg frumvörp eiga enn eftir að verða að lögum er hættan liðin hjá fá kjósendur að kjósa þessa ríkisstjórn í burtu í vor áður en hæstvirtur menntamálaráðherra kemur þessum afleitu tillögum fram